une faillite du développement économique et que, dans ces pays africains, très souvent lorsqu'ils sont très riches en ressources naturelles et on le voit, que ce soit les mines d'or, celles de diamant, le pétrole ou l'uranium c'est toujours la malédiction des ressources.

Vingt ans après que les pays européens ont laissé faire un génocide prévisible au Rwanda et alors même que s'ouvre le procès de l'un des génocidaires à Paris, je ne peux qu'être agacée d'entendre certains chefs d'État européens refuser d'intervenir par crainte de perdre des soldats au combat. Cet égoïsme ne fait pas partie des valeurs fondatrices de l'Europe.

L'intervention de l'Union européenne est indispensable pour rétablir la paix en République centrafricaine. De plus, comment voulez vous que la France et moi, en tant que Française cesse d'être hantée par les démons de la Françafrique si l'Europe ne joue pas son rôle? Déjà, pour la guerre au Mali, la France s'est retrouvée bien isolée.

Je tiens à rappeler que l'Europe dispose d'un groupement tactique européen opérationnel depuis 2007 afin de fournir à l'Union européenne des moyens de réaction militaire rapides à l'étranger.

Pourquoi ne les avons nous jamais mobilisés? Par manque de volonté politique du Conseil? Je pense donc que nos citoyens, tout comme nos partenaires, attendent de nous des actes. Il ne nous reste plus qu'à assumer nos convictions dans l'action!